Ik denk dat ook de Groenen zeer goed weten dat de ECB zeer heeft bijgedragen aan de stabiliteit die wij tot nu toe enigszins hebben gezien dankzij uitspraken vorig jaar dat de ECB de euro altijd zou redden. Dat wordt gewaardeerd, maar dat wordt ook gezien als een gevaar. U stelt namelijk terecht dat monetair beleid uiteindelijk nooit de euro bij elkaar kan houden en dat de euro meer structurele ondersteuning van de politiek nodig heeft.

Daarover wil ik het toch met u hebben, over die onafhankelijkheid, want die onafhankelijkheid zet u zelf soms op het spel, als u namelijk politieke keuzes maakt in uw uitspraken. Ik zal er een paar aanhalen.

U hebt het altijd alleen over publieke schuld. Waarom hebt u het niet over landen die een hoge publieke én private schuld hebben, zoals bijvoorbeeld Nederland, dat in die combinatie een hogere schuld heeft dan Italië?

Is dat dan een politieke keuze die u daar ter plekke maakt? U stelt ook dat uiteindelijk de maatregelen erin moeten bestaan dat de kosten, de uitgaven van de overheid, naar beneden gaan en de belastingen niet omhoog. Ook dat is weer een politieke keuze. Waarom noemt u dan niet de belastingontwijking, die in Europa, in de EU, dagelijks plaatsvindt?

U hebt het er alleen maar over dat de crisis kan worden opgelost door de uitgaven te verminderen. Dat is een politieke keuze die u maakt. En dat bedreigt de onafhankelijkheid van de ECB.

Door zo te goochelen met cijfers kwam Frankrijk er zeer negatief uit en u deed dat naar Hollande toe. Ook dat was een politieke keuze. Waarom doet u dat? De onafhankelijkheid van de ECB is zeer belangrijk en die zet u op het spel. Waarom hebt u het niet over andere factoren die de kosten omhoogstuwen? Niet alleen arbeidskosten, maar bijvoorbeeld ook grondstofkosten.

Die stijging van kosten, daar hebt u het niet over.

Ook een politieke keuze.

Of u blijft zeer bij uw eigen monetaire opdracht, maar gaat dan niet telkens keuzes maken in wanneer u wel landen aanspreekt of niet.